Das Thema öffentlich auf die Agenda zu setzen, war sicherlich sehr wichtig. Ich habe selbst in Deutschland an vielen Veranstaltungen teilgenommen, und dort wurde heftig diskutiert über Handel, über Migration, über Ernährungssouveränität und was alles getan wird oder auch nicht getan wird. Und es ist auch gut, aufzuzeigen, was wir hier alles unternommen haben. Aber wir können uns darauf nicht ausruhen! Jetzt müssen diesen Worten auch konkrete Taten folgen, Taten, die die Würde des Menschen wahren und die Zukunft unserer Kinder sicherstellen. Hier sind vor allem nationale Regierungen gefragt, aber auch jeder Bürger und jede Bürgerin.

Und in Bezug auf die SDGs heißt es, dass wir auch bei uns selbst anfangen müssen, unseren Konsum, unseren Abfall zu reduzieren, Energie zu sparen, klimafreundlicher zu leben, und dazu brauchen wir keinen Haushaltstitel.